Parte a Agendei de la Salonic, liberalizarea vizelor cu Albania și Bosnia și Herțegovina ține seama de progresele realizate în cadrul dialogurilor din cursul ultimelor șapte luni. Evaluarea s a făcut atent, de la caz la caz, pentru o serie de criterii care se referă la emigrația ilegală, la ordinea și siguranța publică și la relațiile externe ale Uniunii Europene cu terțele țări. Evident, în acest context o atenție specială trebuie acordată și securității documentelor de călătorie emise de țările terțe în cauză.

Trebuie aici reamintită vocația europeană a celor două țări și faptul că ele au exonerat deja toți cetățenii Uniunii Europene de obligația de a deține viză. În final, atrag atenția asupra faptului că această scutire de vize ar trebui să se aplice doar deținătorilor de pașapoarte biometrice, eliberate de fiecare din cele două țări în cauză.